Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo stato di salute del nostro pianeta dimostra che il modello usa e getta ha inferto costi e danni non più sostenibili. Da tempo insistiamo sull'urgenza di realizzare un cambiamento radicale che vada dal design dei prodotti alla loro realizzazione, dall'utilizzo al loro riciclo, dall'eliminazione dell'obsolescenza programmata al recupero delle materie prime. L'economia circolare rappresenta una chiave anche nell'ambito dei rifiuti, in modo da ridurne sensibilmente la produzione, allungando il ciclo di vita delle cose e abbattendo la quantità degli scarti che devono essere conferiti in discarica. Abbiamo apprezzato lo sforzo compiuto per la definizione di obiettivi più ambiziosi per mantenere i materiali in circolazione il più a lungo possibile, anche attraverso la lotta agli sprechi, l'impiego di sottoprodotti e nuovi modelli di business che prevedono già in partenza sistemi di responsabilità estesa del produttore e obiettivi per riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani. Ma avremmo preferito leggere della messa al bando dell'incenerimento antieconomico e impattante dal punto di vista ambientale. Sì, perché i nostri territori, come in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Campania, a Massafra, a Modugno, continuano a subire le scelte scellerate di una politica più sensibile agli interessi delle imprese che alla tutela dell'ambiente e della salute e che permette la costruzione di nuovi inceneritori e presunti nuovi impianti di ossidocombustione. Per questa ragione, comunque, il nostro voto è stato favorevole.